À l'heure actuelle, la plupart des nouveaux vaccins candidats nouvellement développés sont encore en phase de développement préclinique ou en début de développement clinique. Un point crucial à souligner est le fait que nous ne disposons pas des données cliniques pour soutenir l'idée que l'un des vaccins candidats en cours de développement puisse démontrer une meilleure efficacité que le vaccin qui est utilisé à l'heure actuelle, c'est à dire le vaccin Bacille Calmette Guérin.

L'initiative TBVI ne devrait pas être considérée de façon isolée des autres initiatives pour soutenir les essais cliniques.

14 États membres, 2 États associés et la Commission se sont engagés collectivement à hauteur de 400 millions d'euros dont 200 millions d'euros proviennent de l'Union européenne afin de promouvoir la recherche dans des phases d'essais cliniques 2 et 3 pour le sida, par exemple, pour le paludisme, pour la tuberculose, dans les pays d'Afrique subsaharienne.

Mais ceci exige cependant une analyse approfondie du projet commercial ainsi qu'une analyse de risque.